Si l'adage qui dit qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité finit par perdre les deux m'apparaît comme tout à fait excessif, je suis quand même convaincue qu'il faut tout faire pour trouver un équilibre entre sécurité et liberté parce que cela fonde la démocratie et parce que, sinon, les terroristes auront gagné s'ils réussissent à tous nous terroriser.

pour avancer et pour le faire de manière communautaire, tous ensemble, afin d'assurer notre sécurité dans un espace de démocratie européenne.